Te veel en te ingewikkelde subsidieregels zijn hier debet aan. Terecht onderstreept de Europese Rekenkamer het belang van de vereenvoudiging van de regels. In oktober hebben instanties uit vier lidstaten een standpunt afgegeven over vermindering van de EU regeldruk bij de voorzitter van de Europese Commissie. Zij adviseren de instelling van een externe, onafhankelijke commissie om te komen tot vermindering van de regeldruk op EU niveau. In het kader van de strategie voor betere regelgeving betekent dit een stap in de goede richting. Hoe staat de Europese Commissie hierin? Het streven naar beter financieel beheer mag zich echter niet beperken tot vereenvoudiging van de regels.

Hiertoe moeten de Europese Commissie en de lidstaten een actieplan opstellen. Om te beginnen dus, nationale beheerverklaringen, waaruit dan later van Europese zijde een positieve betrouwbaarheidsverklaring moet voortvloeien. Beschouwt de Europese Rekenkamer een dergelijk actieplan als een nuttig instrument voor een beter financieel beheer?

Het gaat immers, mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, om het waarborgen dat EU uitgaven tijdig op de juiste plaats terechtkomen.